Opublikowany niedawno raport Komisji Europejskiej potwierdza jasno, że znakomita większość obywateli Unii Europejskiej przeprowadza się do innego państwa członkowskiego głównie w celu podjęcia pracy. Komisja jasno podkreśliła także, że tak zwana turystyka zasiłkowa nie jest ani rozpowszechniona, ani systematyczna. Badania pokazują, że obywatele migrujący w ramach Unii Europejskiej są wielką korzyścią dla kraju przyjmującego.

1. Dodatkowo ciężko pracując, płacą w krajach przyjmujących podatki i składają się do wspólnego budżetu, w wyniku czego mają prawo do nabytych świadczeń socjalnych. Należy też podkreślić, że imigranci z Unii Europejskiej stanowią tylko niewielki odsetek osób pobierających zasiłki, a ich wpływ na budżety krajowe jest również mało znaczący. Oczywiście zawsze znajdą się jednostki, które będą chciały wykorzystać system i chyba wszyscy na tej sali się zgodzą, że z takimi praktykami należy walczyć.

Przygnębiający jest także fakt, że krytyka skierowana często wobec pracowników z Europy Środkowej i Wschodniej jest populistyczną próbą pozyskania elektoratu lub przejawem nieodpowiedzialnej postawy niektórych rządów, co skutecznie utrudnia obywatelom wspólne funkcjonowanie w Europie. Szeroko dyskutując o domniemanym nadużywaniu systemów socjalnych państw członkowskich, bardzo rzadko mówimy o tym, jak często pracownicy migrujący są pozbawiani swoich praw i z jakimi trudnościami musza się zmierzyć zanim podejmą pracę. Wiele państw członkowskich wciąż mnoży przeszkody w dostępie do swoich rynków pracy zapominając o tym, jak dużą wartością są osoby chętne do pracy, dynamiczne, pełne pomysłów.